Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die EVP Fraktion um das gleich einmal vorneweg zu sagen wird dem Abkommen mit der Schweiz zum Wettbewerbsrecht zustimmen.

bei integrierten Wertschöpfungsketten, die wir zwischen der Schweiz und der Europäischen Union haben, die an den Wertschöpfungsketten entlang laufende Wirtschaftskriminalität grenzüberschreitend bekämpfen zu können. Deswegen geht es uns darum, Waffengleichheit zu erzielen, damit die Strafverfolgungsbehörden und auch die Wettbewerbsbehörden hier entsprechend tätig werden können. Es gibt ja Schätzungen, die davon ausgehen, dass bis zu 2 der europäischen Wirtschaftsleistung durch Kartelle betroffen sind, und das findet entlang der ganzen Wertschöpfungsketten statt. Deswegen ist es von besonderer Bedeutung, hier ein solches Abkommen der zweiten Generation, wie ich es mal bezeichnen möchte, zu schließen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es nicht nur die Schweiz betreffen kann, sondern dass wir als Europäische Union mit sehr vielen Volkswirtschaften in der Welt eng verflochten sind, und deswegen ist schon eine der Kernforderungen, dass dieses Modell, das jetzt mit der Schweiz vereinbart wurde, auch Grundlage für das Aufwerten bestehender Abkommen z.

mit den USA, mit Kanada, mit Japan, mit Südkorea sein sollte, weil wir da genau die gleichen Problemfelder finden, die ich bereits angesprochen habe. In dem Sinne Unterstützung von der EVP. Und wir hoffen, Herr Kommissar, dass diese Blaupause, die wir morgen verabschieden, auch Grundlage für weitere Abkommen in der Welt ist!